J'ai fait partie de la délégation du Parlement européen en février dernier, qui a prodigué un certain nombre de propositions et d'actions qui restent d'actualité, Monsieur le Commissaire. Tout d'abord, nous devons rapidement, maintenant, organiser des élections législatives.

Cette action de désarmement des milices, nous devons la mener à bien. Puis, pour en finir avec les violences et l'instabilité, il faut préparer l'avenir. J'invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à participer au fonds Bêkou.